Questa è la grande sfida alla quale abbiamo lavorato insieme, su posizioni anche leggermente diverse, ma tutti con un unico obiettivo l'Erasmus ci porta all'istruzione, alla formazione e allo sport. Anch'io credo che debba essere triplicato il budget, perché questo è lo strumento più importante che avremo nei prossimi anni.

Per questo noi riteniamo opportuno lavorare su questo programma come programma Europa, il programma che ci dovrà riunire a prescindere dai conflitti che ci sono. Sarà questo il programma che ci aiuterà a riunire l'Europa che vogliamo e l'Europa che cercheremo anche per il futuro.